Jacques Chirac, président de la République française. Homme attaché à son pays, à la ville de Paris, il était aussi un grand européen.